Si ampliamos la mirada a la realidad que vemos es que, además de la mutilación genital, la mayoría de las llamadas prácticas culturales hacen de las mujeres y de las niñas sus víctimas. Hablamos de la poligamia, de los matrimonios forzados o dentro de grados de parentesco prohibidos, del aborto selectivo, de la laceración de diversas partes del cuerpo, de la retirada de niñas de ciertos ámbitos de la educación, como la práctica del deporte o la actividad con niños, o de la imposición de códigos extremos de vestido y ocultación. Todas estas prácticas ponen de manifiesto que el modelo multicultural ―ciertamente es sobrevalorado― se construye, en gran medida, sobre el desprecio de los derechos de las mujeres y de las niñas.

una obligación que incumbe, en primer término, a la escuela, a los servicios de salud y a los servicios sociales. Tenemos la obligación de asegurar que estas prácticas no quedan impunes. Es precisa la rápida ratificación del Convenio de Estambul y pedir que todos los Estados miembros introduzcan la persecución extraterritorial de este delito. Y tenemos la obligación de asistir a las víctimas. En los procedimientos de asilo, sí, y para las que ya se encuentran en nuestro territorio, asistirlas aplicando los sistemas de protección y los protocolos específicos para el tratamiento de la violencia contra las mujeres.